Cependant, il faut rester pragmatique et c'est pour cela que je ne souhaite pas que nous ayons une liste négative d'activités, qui serait par principe exclue du champ des investissements durables, parce qu'on peut prévoir aussi des investissements pour des améliorations de technologies existantes.

Je défends une vision plus ouverte de ce que pourrait être un investissement durable car une vision trop restrictive, trop idéaliste conduirait en réalité à limiter fortement la labellisation de ces investissements.